Lieber Herr Hoyer, das sind keine leichten Zeiten für die Europäische Union. Wir brauchen in dieser Wirtschafts und Finanzkrise ökonomischen und politischen Sachverstand. Beides bringen Sie mit. Das Europäische Parlament ist froh, Sie an der Spitze der EIB zu wissen. Mein Dank geht aber auch an den ausscheidenden Vizepräsidenten, Matthias Kollatz Ahnen, der Erhebliches geleistet hat.

Der Beitrag Ihrer Bank, lieber Werner Hoyer, ist entscheidend für die Überwindung der Krise. Wir alle wissen es. Sie haben es auch bewiesen.

Durch die Verschrottungsprämie, die hauptsächlich auch über Ihre Bank getragen wurde, haben wir es geschafft, etwas Gutes für die Umwelt, aber eben auch etwas Gutes für die Konjunktur zu tun. Jetzt gibt es neue Herausforderungen. Das Thema Projektbonds wurde mehrfach angesprochen. Wir sprechen ständig über innovative Finanzinstrumente, die wir von Ihrer Bank erwarten. Wir brauchen aber klare Regeln wir erwarten von Ihrer Bank klare Regeln für alle Mitgliedstaaten!

Wir wünschen uns das sagen wir in unserem Bericht, danke auch an Frau Ivanova dass die EU Anteilseigner wird, das wäre vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung.